Iedereen wist toen maar al te goed dat die landen daar niet klaar voor waren, maar men wilde niet een stabiele EU, maar in de eerste plaats een grote EU.

Het gevolg is dat er ondertussen al driehonderdduizend mensen uit Midden en Oost Europa naar Nederland zijn getrokken. De realiteit is dat de omvang van deze groep grote problemen op het gebied van huisvesting, arbeidsmarkt, scholing en sociale zekerheid veroorzaakt. Ook is er sprake van, helaas, een grote toename van criminaliteit en overlast. Ja, voorzitter, dit is de realiteit. En dat blijkt dus uit het meldpunt Midden en Oost Europeanen van de Partij voor de Vrijheid, waar ondertussen al meer dan honderdduizend meldingen op zijn binnengekomen. Voorzitter, het is de Brusselse elite die medeverantwoordelijk is voor de verplaatsing van criminaliteit en overlast naar Nederland dankzij de open grenzen politiek. Vrij verkeer van personen, maar daarmee dus ook van criminaliteit en overlast. De Nederlanders hebben er last van en zijn het zat.

Niet over de problemen, zoals de burgers zouden verwachten. Nee, over het meldpunt van de PVV dat die problemen juist in kaart wil brengen. Het is de omgekeerde wereld. Dit parlement veegt de problemen onder het tapijt, dit parlement inclusief de voorzitter wil die feiten niet weten. Wij luisteren naar onze burgers. U loopt weg voor de problemen?

Voorzitter, de Brusselse elite in Commissie en Parlement ziet de Europese droom, die in werkelijkheid een nachtmerrie blijkt te zijn, als een zeepbel uiteenspatten, maar wil hier eigenlijk niets van weten. Zij zijn als ruziënde kinderen die, nu de cadeautjes op zijn, in huilen uitbarsten. Zij kunnen hun masker van morele superioriteit nu afwerpen, want de burgers hebben het door.